È di grande importanza sostenere gli sforzi degli Stati membri per migliorare la sostenibilità dei sistemi nazionali sanitari attraverso la valorizzazione di altre professionalità disponibili e facendo leva sullo scambio delle buone pratiche. Sviluppare soluzioni condivise ed orientamenti comuni per migliorare la qualità della sanità e della sicurezza dei pazienti e promuovere l'adozione di buone pratiche per misure di prevenzione efficace, non soltanto sotto il profilo dei costi, potrà aiutare le società europee e la società europea a fare dei passi avanti in termini di qualità dei servizi sanitari e a fare avanzare verso standard medi soddisfacenti anche quei paesi o quei settori specifici che oggi non registrano prestazioni altrettanto soddisfacenti.